Beim Binnenmarktpaket geht es ums Eingemachte, um ein Herzstück der Europäischen Union, darum, dass nach etlichen Jahren der Wildwestmentalität wieder ein Ordnungsrahmen für Bürger, Beschäftigte, Konsumenten und Unternehmen hergestellt wird. Das Zauberwort für all die Maßnahmen heißt Einbeziehung Einbeziehung der Zivilgesellschaft, sozialer Dialog, die aktive Anwendung der horizontalen Sozialklausel nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft. Was mir nun persönlich fehlt und eine echte Lücke des Binnenmarkts ist, ist ein Vorschlag für die grenzüberschreitende Sitzverlegung von Unternehmen, von Kapitalgesellschaften.

Das ist nicht gut für die Unternehmen, und das ist nicht gut für die Beschäftigten.

Bitte packen Sie auch dieses Thema an!